Ich sage Ja zum Klimaschutz, ich sage aber auch Ja zum Erhalt unserer Arbeitsplätze in der Europäischen Union. Denn es nützt dem Klima gar nichts, wenn unsere Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Genau das aber würde drohen, wenn das Votum des Umweltausschusses zum sogenannten alternativen border adjustment im Plenum bestätigt werden wird. Diese Border adjustment Maßnahmen würden bestimmte Sektoren besonders hart treffen, unter anderem die Zementindustrie, die Ziegelindustrie und die Kalkindustrie. Diesen Werken droht die kostenfreie Zuteilung verlorenzugehen. Warum sollten wir gerade diese Industrien, diese Werke bestrafen und damit auch unsere Arbeitsplätze gefährden? Ich selbst habe ein Zementwerk oder mehrere Werke bei mir in der Wahlregion, wie viele andere Kollegen auch. Jedes Jahr besuche ich diese Werke und habe gesehen, was in Sachen Energieeffizienz, Prozessoptimierung und CO2 Minderung dort investiert wurde.